Señor Presidente, yo quisiera decir que es preciso enviar mensajes realistas a la sociedad, como ha intentado hacer la señora Comisaria.

Se conoce mucho más sobre las soluciones por tanto, creo que debemos confiar en la investigación, incentivar la investigación y pedir mucha más investigación para las vacunas, como ha dicho el señor Trakatellis. Sabemos también que la sociedad está mucho más preparada de lo que estuvo hace tiempo, gracias al gran bagaje y a la organización en todos los países, sobre todo europeos, para prevenir, tener medicamentos almacenados y contar con un sistema amplio de atención a los ciudadanos. Sin embargo, a mí me preocupa que no se dé suficiente información a esos mismos ciudadanos. Si miramos la prensa, observamos que el 90 de lo que se publica, o mucho más, son llamadas de atención sobre el número de enfermos que están cayendo, pero se habla muy poco sobre los remedios y cómo tiene que comportarse el ciudadano. Yo creo que la información tiene que ser mucho mayor.

Me llama la atención, por ejemplo, que no se haya presentado ningún miembro socialista al debate y que estén vacíos todos sus bancos, y que no haya pedido nadie la palabra para defender esto, cuando esto es un tema que está fuera de los partidos y nos interesa a todos los gobiernos. Quiero insistir también en si es políticamente posible que demos un paso adelante, como ha dicho mi predecesora en el uso de la palabra, para los terceros países. Es preciso tender la mano a todos aquellos que no tienen las condiciones, ni la base ni la capacity building para atender a todos los ciudadanos.